Jde zejména o to, aby malé a střední podniky nebyly vystaveny kompetitivním nevýhodám. V této souvislosti jsem rád, že tyto podniky nejsou návrhem dotčeny, ale myslím, že je škoda, že toto není výslovně v návrhu zmíněno. Každopádně už kvůli těmto malým a středním podnikům je třeba Váš návrh přivítat, ony jsou ty, kdo nesou to břemeno daní i za velké podniky, které se ukrývají v daňových rájích. Pokud jde o otázku transparentnosti, je třeba se pokusit o takové řešení, které nesníží tu konkurenceschopnost evropských podniků, a zejména těch malých a velkých.